Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione mediorientale è così complessa che andrebbe forse affrontata in modo più strutturato. Se da un lato è vero che esiste una situazione di crisi diffusa nella Mezzaluna sciita, bisogna ammettere che le specificità dei singoli paesi meriterebbero discussioni separate. Mi voglio per questo concentrare su un paese molto vicino al mio cuore, piccolo ma dall'incredibile importanza strategica per l'intera regione il Libano. Beirut sta affrontando una crisi senza precedenti, sia politica che economica, con un debito al 150 del PIL, un'inflazione fuori controllo e il rating creditizio in picchiata, e l'economia è sull'orlo del collasso. Servirebbero urgenti riforme, impossibili da realizzare data l'altrettanto complessa situazione politica, precipitata dopo le dimissioni del Primo ministro Ḥarīrī e le difficoltà nel formare un nuovo governo. Cari colleghi, sappiamo tutti quanto questo paese sia cruciale geopoliticamente e le conseguenze nefaste che ci sarebbero nel caso di una sua destabilizzazione protratta. Serve un nuovo governo che si possa impegnare a realizzare le riforme economiche necessarie, ma che al contempo si impegni a combattere contro la diffusa corruzione, che rimane una delle cause che ha portato alle manifestazioni di piazza. Ma da solo il Libano non può uscire da questa crisi, anche considerando che tuttora ad oggi vivono nel paese circa 1,5 milioni di rifugiati siriani. Serve un deciso e tempestivo supporto dell'Unione europea, molto più ingente, molto più importante dell'assistenza che già stiamo fornendo. Invito la nuova Commissione ad affrontare questa emergenza con la massima celerità visto che le conseguenze di un marcato intervento sarebbero imprevedibili e sicuramente drammatiche.